Som veľmi rada, že vďaka spolupráci s Európskym mládežníckym fórom a s organizáciou mladých poslancov tohto Parlamentu EÚ 40 sa nám podarilo urobiť naozaj veľmi peknú akciu práve pred budovami Európskeho parlamentu, ktorej súčasťou bola aj jedna veľmi špeciálna kampaň viacerých politických strán v Európskej únii, veľkých európskych politických strán a mladých ľudí v Európe, ktorá sa volá Liga mladých voličov. Máme presne rok do volieb v roku 2014 a musíme rozmýšľať nad tým, ako pritiahnuť mladých ľudí, aby prišli voliť a aby pochopili, že Európska únia je tu aj pre nich.

Preto si myslíme, že táto Liga mladých voličov, táto spolupráca s mladými ľuďmi v Európe môže naozaj pomôcť aj tomu, aby sme my ako politici pochopili, aké veci mladých ľudí trápia, pretože my sa môžeme naozaj zamýšľať nad tým, čo mladých ľudí trápi, a môžeme mať na to svoj názor, ale je naozaj dôležité, aby sme týchto mladých ľudí počúvali.